Wzywamy zatem wszystkie strony do dokonania przeglądu niesatysfakcjonujących klauzul w ramach trzeciego przeglądu umowy z Kotonu, w tym do wyraźnego wprowadzenia zasady niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Mówił o tym pan Michael Cashman i pan komisarz Piebalgs. Problem, moim zdaniem, polega na tym, że część naszych partnerów z państw AKP nie uznaje uniwersalności zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Powinniśmy się skoncentrować na tym, żeby ich przekonać, że to nie jest nasz kaprys, to nie jest nasza fantazja, że to jest po prostu uniwersalna zasada i że nie robimy tego dlatego, że chcemy ich zmusić do przyjęcia czegoś, co my wymyśliliśmy, tylko do przyjęcia czegoś, co naszym zdaniem jest uniwersalne. Zresztą ta lista tematów, które w trzecim przeglądzie powinny być rozważone, jest długa. O części z nich mówił sprawozdawca.

zobowiązania stron do nadania większego znaczenia dobremu zarządzaniu budżetem. Nie zapewniono mechanizmów mających na celu wzmocnienie monitorowania, przeglądu i wykonywania samej umowy z Kotonu.